Señor Presidente, quiero comenzar deseando una rápida recuperación a mi compañera Gesine Meissner, que ha sido ponente alternativa de mi Grupo en este informe. Una enfermedad le impide resumir aquí el gran trabajo que ha hecho durante estos meses. En su nombre, voy a destacar seis aspectos de este informe jurídico que son importantes para nuestro Grupo. Primero, estamos hablando de medidas de seguridad y, como siempre, estas plantean una tensión con los derechos fundamentales de las personas. Por eso, queremos que el Parlamento codecida con la Comisión y el Consejo al regular estas materias. No más comitología para legislar estas cuestiones. En segundo lugar, decir que seguridad y derechos fundamentales son, además, notas básicas de la Europa que queremos construir. Solo un enfoque a nivel de la Unión puede garantizar una aplicación homogénea de las normas de seguridad en todos los aeropuertos europeos. En tercer lugar, decir que los escáneres corporales asociados a los actuales equipos pueden mejorar la seguridad de los controles, siempre que tengan unas características compartidas. La seguridad no puede poner en peligro ni las libertades públicas ni la salud de usuarios y trabajadores. Por eso, se rechaza el uso de los rayos X y se prohíbe almacenar imágenes obtenidas en estos controles. Además, se aboga por que estas sean esquemáticas y no revelen otros detalles de la intimidad de los pasajeros que los que son relevantes para la seguridad del vuelo. En cuarto lugar, decir que Estados y pasajeros deben poder elegir sobre los escáneres de seguridad, pero los últimos deben aceptar otro tipo de controles alternativos si deciden no hacerlo. Los controles aeroportuarios deben tener, además, personal mejor formado y con un código homogéneo de conducta. Debe levantarse la restricción sobre los líquidos en cabina como muy tarde en abril de 2013, y me ha agradado escuchar la declaración que ha realizado el Comisario Kallas. Por último, decir que el esfuerzo de personal debe aplicarse también a los departamentos de control de carga. Hay que definir prioridades de riesgo y asegurar el control de las mercancías y equipajes que lleguen de terceros países a nuestros aeropuertos.